Musimy więc wzywać rząd do tego, aby umożliwić organizacjom humanitarnym bezpieczny dostęp do ludności wymagającej pomocy.

Oczywiście powinniśmy jako Unia wyrazić stanowczy sprzeciw wobec praktyk włączania dzieci do grup zbrojnych i armii. I trzecia rzecz, której Republika Środkowoafrykańska wymaga, to oczywiście spokój polityczny. Unia Europejska powinna towarzyszyć Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Środkowej i Unii Afrykańskiej, a także udzielić pomocy technicznej w przygotowaniu wyborów.